EUTM Mali, je m'interroge quand même sur le degré de mauvaise foi pardon de vous le dire que vous mettez dans ce jugement un peu rapide et qui contredit complètement le jugement que je viens d'entendre de notre excellent collègue, Charles Tannock, qui louait, lui, les mérites de ces missions européennes.